Après de longs jours de sidération, la communauté internationale a enfin commencé à bouger. La CEDH a statué en urgence, de même, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a été on ne peut plus claire vis à vis des ingérences de la Turquie dans le conflit. Notre message doit donc être parfaitement clair cessation immédiate des combats, car l'escalade des hostilités met en danger la sécurité de toute la région, et fermeté totale à l'égard de la Turquie, qui attise et instrumentalise le conflit, y compris en payant des mercenaires syriens. Et enfin, depuis de nombreuses années, le Groupe de Minsk de l'OSCE parle de créer un chemin vers la paix. Ses efforts devront être largement plus déterminés pour éviter que l'histoire du génocide arménien ne se répète.